Já bych v prvé řadě chtěl zdůraznit, že se počty zaniklých a nově vzniklých podniků a také konkrétní podmínky pro založení nového podniku velmi liší v jednotlivých členských státech EU. Zatímco v některých založení malého nebo středního podniku zabere řádově několik dní, v jiných bohužel zabere řádově několik měsíců. Zpracování přibližného přehledu, který by obsahoval údaje, které požadujete, paní poslankyně, je samozřejmě možné a v písemné podobě bychom ho dodali.